Tuttavia voglio riportare il tema su quello che succede qui in Europa e soprattutto riguardo alla prevaricazione dei diritti fondamentali, come quello della salute. Cito Sofosbuvir, prima l'ha citato la relatrice, che può portare alla guarigione completa dall'epatite C e che viene venduto nell'Unione europea a 277 volte il prezzo di produzione il vaccino per la pertosse si produce a un prezzo che è meno di un dollaro, ma nell'Unione europea viene venduto a 120 dollari

Noi crediamo dal nostro punto di vista che nella relazione di iniziativa dell'onorevole Cabezón non si affrontano questi temi con la dovuta incisività. Ma il peggio viene da quegli emendamenti vergognosi del PPE e di ALDE che vogliono addirittura promuovere l'innovazione incrementale.

Qualunque medico sa molto bene che l'industria utilizza la strategia del brevetto sempreverde, per conservare il più possibile il monopolio di un prodotto, apportando soltanto piccole modifiche come, ad esempio, l'aggiunta di un eccipiente. Su questo emendamento abbiamo chiesto il voto nominale perché tutti devono sapere chi sono quei gruppi politici che stanno dalla parte dell'industria che vuole fare profitto a tutti i costi sulla pelle dei pazienti, rendendoli di fatto malati cronici che non devono essere mai guariti, perché così, davvero, possono spremerli fino all'osso.